Solo queremos dialogar para poder negociar la ley electoral europea. Es verdad el argumento que usted exponía. Hay realidades nacionales, hay peculiaridades políticas que tenemos que respetar.

Es muy difícil armonizar un mismo sistema electoral para toda la Unión Europea.

Con este trámite, señorías, lo que se le pide al Consejo es una respuesta para dialogar sobre una negociación necesaria para una ley europea necesaria.